Hvala lepa za dokaj jasne odgovore. Me pa samo zanima, a sem vas prav razumela, za štiripasovnico časovnice zaenkrat še nimamo. Hvala.